No, mislim, da sem bil razumljiv glede tudi davčne nepredvidljivosti, da ne bomo sprejemali nobenih ukrepov čez noč, to je že en korak k davčni predvidljivosti, čez noč nobene stvari. To, kar ste trdili vi, da bo zdaj, da bodo vsi podjetniki zbežali v tujino in ne vem kaj, tudi gospod Boscarol, se je takrat govorilo, če ste vi mene spomnili za nazaj, bom še jaz vas, govorilo se je, da je gospod Boscarol zdaj zbežal v Italijo zato, ker bo tukaj vse propadlo, vendar je imel on že leta dva enajst pa še prej načrte za selitev dela proizvodnje v Italijo. Povedal pa sem, kako nameravamo, celovito davčno prestrukturirati, tudi v tem smislu, da se, da se stvari uravnotežijo, se pravi, da manj obremenimo delo in nekoliko več obremenimo, kapitalske, obremenitve. To je s, težili bomo k temu vendar še enkrat ponavljam, da ne bo spet nesporazumov, nobene stvari ne bomo delali čez noč in tudi podjetniki oziroma socialni partnerji, delodajalci in tako naprej bodo, povabljeni k diskusiji, kajti reforma terja svoj čas, reforme se ne delajo čez noč in kar tako ad hoc. Tako da tukaj ni nobenega strahu, me pa veseli, da da vas tako skrbi. Če bi vas pa še malo bolj skrbelo, bi pa mogoče v vladi sedeli pa bi lahko soodločali. Hvala lepa.